Zdá sa mi, že viacerí politici Európskej únie už našli liek na problémy, ktoré dnes trápia členské štáty. Tým zázračným liekom by mali byť Spojené štáty európske. Stačí vraj zobrať členským štátom rozpočtovú suverenitu, zjednotiť daňové sadzby a dať jednu celkom novú daň. Do stabilizačného mechanizmu naliať miliardy z rozpočtov členov eurozóny. Na čelo postaviť nového úradníka ministra európskych financií. Nie Spojené štáty, ale Spojené peňaženky európske.

Majetok nemá pána, ľudia nemajú motiváciu a tá ekonomika, ktorú chceme zachrániť, tá klesá ku dnu. Ak nám ide skutočne o budovanie európskej identity, o naozajstnú solidaritu medzi národmi, o mier a prosperitu, poďme diskutovať v oveľa širších súvislostiach, než sú len tie finančné. Poďme najmä definovať hodnoty, na ktorých to celé chceme postaviť.